Jakmile se odchylujeme ve výrazně desítkách procent, tak to si myslím, že je skutečně to, co je nepřirozené.

Ale opravdu bych chtěl, abychom si zametli před vlastním prahem.

Ukažte mi všechny jiné veřejné sektory, kde je to zastoupení alespoň trochu odpovídající tomu přirozenému poměru.